În primul rând, vreau să o felicit pe raportoare pentru acest raport deosebit de important pentru pescuitul în Marea Neagră. Consider că este important pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene cu ieșire la mare, să participe activ la dezvoltarea politicii comune de pescuit, aceasta fiind o componentă importantă, în condițiile în care Uniunea Europeană este a doua putere mondială în materie de pescuit, după China. Astfel, România este direct interesată ca principiile și liniile directoare de acțiune ale acestei politici să fie aplicate și Mării Negre și, mai ales, ca acestea să fie în concordanță cu specificul regional al statelor Uniunii Europene cu ieșire la Marea Neagră. În acest context, în ceea ce privește viitoarea finanțare, consider că, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate, România este interesată în menținerea unui instrument financiar consistent în domeniul pescuitului și acvaculturii. Pentru aceasta, este necesară o abordare diferențiată a sprijinului, în funcție de criteriul convergenței și ținând cont într o mai mare măsură de specificul regional.